Wir haben es mit einem Budget des Übergangs zu tun, dem es schon ein bisschen an Ehrgeiz fehlt.

Ich vermisse Kostentransparenz, vor allem was das Luxemburger KAD Gebäude betrifft.

Nach der Abstimmung im Haushaltsausschuss waren noch Zahlen drin, was das KAD Gebäude kosten soll. Für die Plenarabstimmung wurden diese Zahlen jetzt durch Kompromisse entfernt. Ich finde es nicht gut, dass wir nicht einmal sagen, was diese große Herausforderung für das Parlament in Euro und Cent für die nächsten Jahre bedeutet. Wir haben noch eine weitere Baustelle offen, und das sind die drei parallelen Pensionsfonds, deren Finanzierung ansteht und die zurzeit insgesamt mit einem Defizit von über 350 Millionen Euro zu Buche schlagen.